hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um framkvæmdavald og stjórnsýslu ríkisins í héraði frumvarpið var lagt fram á hundrað fertugasta löggjafarþingi en náði þar ekki fram að ganga og er nú lagt fram að nýju á hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþingi eins og ég gat um áðan þegar ég mælti fyrir frumvarpi um breytingar á lögregluembættum hafði ég þau orð þegar ég talaði fyrir frumvarpinu á síðasta þingi að það væri ekki ætlunin að þrýsta á að frumvarpið næði fram að ganga á því þingi hins vegar væri mjög mikilvægt að þingið fengi málið til umfjöllunar nefndin gæti lagst yfir málið og gæfist gott ráðrúm til þess nú hins vegar er markmiðið að reyna að fá málið samþykkt á núverandi þingi yfirstandandi þingi það þýðir þó ekki að frumvarpið eða þær lagabreytingar sem hér er gert ráð fyrir í þessu frumvarpi nái strax fram að ganga heldur á það sama við um sýslumannsembættin og lögregluumdæmin að frumvarpið kæmi ekki til framkvæmda fyrr en í ársbyrjun tvö þúsund og fimmtán hins vegar er að finna í frumvarpinu ákvæði þess efnis að hægt er að flýta tilteknum breytingum innan þessa lagaramma ef aðstæður bjóða upp á slíkt hæstvirtur forseti ég vil leggja áherslu á að í fyrsta lagi er frumvarpið í öllum helstu dráttum hið sama og talað var hér fyrir í vor og ég hafði þá ítarlega ræðu um og sé ekki ástæðu til að endurtaka hana hér nú í öðru lagi vil ég leggja áherslu á að þetta mál er unnið í ágætri samvinnu við sýslumennina í landinu og samtök þeirra það er ekki þar með sagt að allir sýslumenn á íslandi séu sammála því sem hér er að finna síður en svo hins vegar er það almenn afstaða þeirra félags að þessi vinnubrögð séu til sóma og almennt er félagið sátt við þær breytingar sem verið er að gera hér ég ítreka ég ætla ekki að fara að endurtaka þá ræðu sem ég flutti þegar ég talaði fyrir frumvarpinu síðastliðið vor en legg til að